Señora Presidenta, Señorías, vengo emocionado tras haber encontrado a los valerosos mineros que marchan sobre Madrid, y también decepcionado por el hecho de que el Gobierno español no escuche realmente. Alguien ha dicho que los valores del fútbol español son los de la España eterna. Pero aún con mayor propiedad, si cabe, Armand Gatti, el gran escritor francés oriundo de Italia, acaba de de decirnos que los valores eternos de mi país están representados por esa columna minera, por esa capacidad de lucha y resistencia, los mismos valores que, este pasado junio hizo cincuenta años, se levantaron contra la dictadura fascista paralelamente al movimiento europeo que, en torno a Salvador de Madariaga, colegas liberales, dio un paso definitivo por la libertad en el Hotel Regina de Munich, y al que conmemoramos dando su nombre, Madariaga, a un emblemático edificio de este Parlamento. El Gobierno español ha tenido la habilidad de, apoyándose en la leal oposición socialista,